tillagan er svohljóðandi með leyfi forseta alþingi ályktar að fela innanríkisráðherra að skipa starfshóp til að endurskoða viðurlög við ölvunar og vímuefnaakstri með það að markmiði að fækka slíkum tilfellum sérstaklega skal skoða eftirfarandi leiðir fyrsta

mæling öndunarsýnis annað námskeið um alvarleika ölvunar og vímuefnaaksturs þriðja hækkun sektargreiðslna vegna ölvunar og vímuefnaaksturs og að hluti þeirra renni í forvarnasjóð fjórða ný úrræði í viðurlögum við ölvunar og vímuefnaakstri ráðherra leggi frumvarp um hert viðurlög á grundvelli niðurstöðu starfshópsins fyrir alþingi eigi síðar en á vormánuðum tvö þúsund og fjórtán í greinargerð með þingsályktunartillögunni stendur með leyfi forseta markmið þingsályktunartillögu þessarar er að leitast við að fækka þeim tilfellum þegar ökumenn aka undir áhrifum áfengis og eða vímuefna það er mat flutningsmanna að til að svo megi verða sé nauðsynlegt að gera breytingar á viðurlögum er snúa að ölvunar og vímuefnaakstri lagt er til að ráðherra komi á fót starfshópi sem fari heildstætt yfir málið og vinni frumvarpsdrög á grundvelli þeirra tillagna sem raktar eru hér áfengis og lyfjaakstur er orsök þriðjungs banaslysa í umferðinni og margra alvarlegra umferðarslysa samkvæmt gögnum samgöngustofu og rannsóknarnefndar samgönguslysa það er mat flutningsmanna að breytingar á viðurlagaákvæðum verði til þess að minnka líkur á alvarlegum umferðarslysum sökum ölvunar og vímuefnaaksturs og þar af leiðandi forða einstaklingum og fjölskyldum þeirra frá hrikalegum afleiðingum sem slík slys hafa eftirfarandi eru tillögur sem starfshópur ráðherra þyrfti sérstaklega að skoða og leggja mat á út og samsvarandi mæling öndunarsýnis mikilvægt er að yfirvöld sendi skýr skilaboð um afstöðu gagnvart ölvunarakstri núverandi refsimörk ölvunaraksturs eru núll fimm prómill en það veldur því að sumir ökumenn freistast til þess að telja sig ökufæra eftir neyslu tiltekins magns áfengis svíar og norðmenn hafa nú þegar lækkað refsimörkin úr núll fimm prómillum í núll komma tvö prómill

lagt er til að viðurlög við fyrsta broti ökumanns sem mælist með núll komma tvö til núll fimm prómill í blóði verði fjársekt og námskeið þar sem farið er yfir alvarleika ölvunar og vímuefnaaksturs ef um endurtekin brot er að ræða hjá einstaklingum innan þessara marka er lagt til að ökumenn séu auk fjársektar og námskeiðs sviptir ökuréttindum önnur námskeið um alvarleika ölvunar og vímuefnaaksturs lagt er til að allir þeir sem eru teknir fyrir ölvunar eða vímuefnaakstur skuli sitja námskeið þar sem farið er yfir afleiðingar sem ölvunar og vímuefnaakstur getur haft sambærileg námskeið hafa verið haldin af samgöngustofu fyrir unga ökumenn og gefið góða raun þriðja hækkun sektargreiðslna vegna ölvunar og vímuefnaaksturs og hluti þeirra renni í forvarnasjóð sektir vegna ölvunar og vímuefnaaksturs verða að endurspegla alvarleika brotsins og hafa fælingarmátt lagt er til að sektir vegna brotanna verði hækkaðar umtalsvert og hluti þeirra renni til forvarnamála á sviðinu fjórða skoðuð verði ný úrræði í viðurlögum við ölvunar og vímuefnaakstri rannsóknir hafa sýnt að margir þeirra sem aka undir áhrifum áfengis eða vímuefna eiga við áfengis eða vímuefnavandamál að stríða og hin hefðbundnu úrræði duga ekki fyrir þann hóp því er lagt til að skoðað verði hvort beita þurfi öðrum úrræðum í slíkum tilfellum til að mynda meðferðarúrræðum og áfengislásum áfengislás er tæki sem sett er í bíla og metur hvort vínandi sé í blóði bílstjóra bíllinn fer ekki í gang nema búið sé að blása í tækið og ef vínandi finnst fer hann ekki í gang hér er sérstaklega litið til þeirra sem aka ítrekað undir áhrifum áfengis eða vímuefna og láta ekki segjast í þeim tilvikum sem ekkert af framangreindum úrræðum dugir verður að beita fangelsisdómi tillögur þær sem hér eru raktar og lagt er til að starfshópur ráðherra leggi út frá eru hugsaðar sem viðbót við núverandi viðurlög í þeim tilfellum þar sem einstaklingar valda umferðarslysum sem rekja má til áfengis eða vímuefnaneyslu geta gilt önnur íþyngjandi ákvæði og er mikilvægt að nýta þann refsiramma í samræmi við alvarleika brotanna hér er á ferðinni vandi sem mikilvægt er að stjórnvöld stemmi stigu við án tafar ég legg til að málinu verði vísað til allsherjar og menntamálanefndar að umræðu lokinni